Das kann aber meiner Meinung nach nicht eine zukünftige fossile Energie mit dem Wissensstand von heute sein. Das heißt, wir müssen in Forschung investieren, wir müssen dem Projekt Schiefergas Zeit geben. Wir haben das Glück, dass Schiefergas in der Erde festgebunden ist, das heißt, es läuft uns nicht davon, es ist kein Zeitfenster, das wir nützen müssen. Wir müssen auf die Ängste der Bevölkerung Rücksicht nehmen. Es wurde vom Herrn Kommissar am Anfang angesprochen Wir haben in Europa eine ganz andere Besiedelung, eine ganz andere Bevölkerungsdichte.

Umweltverträglichkeitsprüfungen, aber auch ganz klare Sanktionen, wenn dagegen verstoßen wird. Die Lebensqualität ist das, wofür wir uns hier in Europa einsetzen sollen, und das darf nicht kurzfristigen Profiten geopfert werden, von denen wir heute nicht wissen, wie sie sich auf uns auswirken werden.